Señor Presidente, quiero agradecer primeramente a las delegaciones nacionales que han resistido —y me consta— a presiones en sus Estados miembros y van a votar favorablemente este informe. Yo creo que este no es un debate sobre volumen presupuestario, sino sobre la supremacía del método comunitario, y yo creo que se han equivocado los que han centrado este debate en los esfuerzos por reducir el presupuesto comunitario. Ellos quieren nuevas prioridades y menos presupuesto y yo les digo por esa vía lo que van a obtener es menos presupuesto y menos prioridades. Por cierto, no entiendo que se sienten en este hemiciclo y defiendan un enfoque intergubernamental. Dejen ese paso al Consejo ustedes deberían defender una Unión Europea con sus políticas, sus prioridades, sus responsabilidades, y con un presupuesto suficiente. Nosotros no queremos incrementar un 5 el gasto público europeo, sino que buscamos aliviar las cargas presupuestarias nacionales y concentrar determinadas inversiones transnacionales en el presupuesto comunitario, donde podrían ser ejecutadas más eficientemente. Eso es el valor añadido europeo que todos los grupos de esta Cámara han aceptado en la Comisión SURE durante este año. Creo que esto sí es una propuesta de largo alcance es una propuesta ambiciosa que exige decisiones importantes en los Estados miembros, y les pedimos a estos que estén a la altura del reto que se les exige. Y quiero agradecer la constructividad de las propuestas y del debate, que creo que ha sido suficientemente vivo y expresa completamente el mosaico de sensibilidades que unen a este Parlamento Europeo. Creo que salimos de este debate, en cualquier caso, mucho más enriquecidos como Cámara y con una altura política mucho mayor.